Wir sind sehr einverstanden mit dem, was in Valletta geschehen ist. Eine breitgefächerte Partnerschaft mit den afrikanischen Staaten ist wichtig für beide Seiten.

Es geht um bessere Lebensverhältnisse dort und um konkrete Hilfen für good governance Hilfe für wirtschaftlichen Auf und Ausbau der Staaten für die Menschen, die dort leben auch für Flüchtlinge.

Ich hoffe sehr, Frau Mogherini, dass die Mitgliedstaaten Sie nicht wieder im Stich lassen, dass sie den von Ihnen erwähnten Fonds durch zusätzliche Zahlungen auffüllen. Denn wir müssen unseren eigenen Anteil bringen, sonst bekommen wir die Rechnungen am Ende alle auf einmal, und das nennen wir dann Flüchtlingskrise. Ich bin auch sehr einverstanden und glaube, dass der Kollege von der EFDD, der gerade rausgeht, sich geirrt hat. Ja, auch die Türkei muss von uns Geld bekommen. Aber es ist doch nicht Geld, damit Herr Erdoğan sich einen neuen Palast bauen kann, sondern es ist für die Menschen dort die Flüchtlinge damit sie bessere Lebensverhältnisse als bisher haben und damit sie nicht alle weiter das Gefühl haben, sie müssten weiterlaufen nach Mittel und Nordeuropa. Sie können auch dort für eine gewisse Zeit ein ordentliches Leben führen.

Nein, was wir von den Staaten, die sich dort so gut geäußert haben, erwartet hätten, ist, was sie konkret beitragen wollen, um dieses Problem zu lösen, und da ist wirklich, was die Flüchtlingsfrage angeht, nichts außer Luftblasen herausgekommen.